Muszę przyznać, że tego typu inicjatywy potrzebują dużej ilości zaufania i ważne jest, aby pracować razem, wspólnie na rzecz podnoszenia świadomości, i działać na rzecz uwolnienia świata od broni nuklearnej. Ta izba wysyła wyraźny sygnał, że broń atomowa jest reliktem przeszłości i musi zostać usunięta w celu zapewnienia bezpieczniejszego świata dla przyszłych pokoleń.

Aby uwolnić świat od tego stale rosnącego zagrożenia, musimy całkowicie wyeliminować broń nuklearną.